Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Wir wissen, dass Wissenschaftler und Experten nach Ursachen und Lösungen suchen, und natürlich gehen die Meinungen oft auseinander. Bei allen unterschiedlichen Auslegungen sind wir in einem sicher Wenn wir weiter weltweit so viele Rohstoffe verbrauchen, dann sind die Ressourcen dieser Welt bald verbraucht. Energiesparen ist so oder so notwendig. Der Klimawandel hat nicht nur Auswirkungen auf unsere Umwelt. Nahrungsmittel und Wasserknappheit verstärken wirtschaftliche Sorgen, und soziale Probleme werden die Folge sein. Der Frauenausschuss fordert in seinem Bericht über Frauen und Klimawandel eine stärkere Einbeziehung der Frauen in dieses Thema. Denn die Hälfte der Menschen sind Frauen.

Es ist wichtig, die Frauen durch Aus und Fortbildungsmaßnahmen stärker in die Bekämpfung des Klimawandels einzubinden. Frauen spielen bei der Bewirtschaftung der Ressourcen im privaten Bereich eine ganz wichtige Rolle. Sie setzen um an der Basis, sie entscheiden, wie und womit geheizt oder gekühlt wird. Wenn man bedenkt, dass die Hälfte der Energie in den Häusern uneffizient verpufft, dann steckt hier auch gewaltiges Potential, um CO 2 einzusparen. Frauen legen auch in der Familie und bei der Kindererziehung den Grundstein für den sinnvollen Umgang mit unseren Ressourcen. Ihre Erfahrungen müssen genutzt werden und zwar auch an führenden Stellen. Wenn wir die Welt verbessern wollen, dann geht das nur mit den Frauen. Der Bericht zeigt wichtige Verbindungen und Handlungsansätze auf. Er sollte sich aber auf das wichtige Thema Frauen und Klimawandel konzentrieren und sich nicht durch die Aufnahme aller grundsätzlichen Themen, wie Quotendiskussionen oder Reproduktionsfragen, selber verwässern.